Jesteśmy zobligowani do podjęcia zdecydowanej interwencji wobec Ugandy i Nigerii i do potępienia tych państw za przyjęte w grudniu 2013

państwa, które prowadzą z nami rozbudowaną współpracę zarówno polityczną, handlową, jak i rozwojową dopuszczały się tak rażących naruszeń praw człowieka, jak to ma miejsce obecnie w Nigerii czy w Ugandzie. Jako przykład wystarczy podać karę 10 lat pozbawienia wolności wobec osób jedynie uczestniczących w spotkaniach osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych, czy publikowanie w gazetach wizerunku takich osób.